Monsieur le Président, le 5 juin, l'Égypte et plusieurs pays arabes ont accusé le Qatar de soutenir le terrorisme. Dans les jours qui ont suivi, plusieurs États africains, dont le Sénégal, ont rompu leurs relations diplomatiques avec le Qatar.

Elles viennent d'un trop grand nombre de pays pour qu'on les prenne à la légère.

C'est l'Allemagne qui est intervenue en son nom, comme trop souvent, pour expliquer qu'il faut, je cite mettre fin au terrorisme, dans le cadre de la coalition anti djihadiste dont le Qatar fait partie.

Faire une minute de silence à la mémoire des victimes de l'attentat de Londres, comme nous l'avons fait aujourd'hui à Strasbourg, ne suffit pas. Il faut aussi et surtout placer le Qatar devant ses responsabilités. Le Qatar s'est moqué de nous, trop longtemps. Il a même poussé l'audace jusqu'à demander à ce Parlement la levée de l'immunité d'un eurodéputé dont le seul crime était de l'avoir critiqué. Le temps est venu de réagir.